Die Kommission übernimmt leider nicht die Führungsrolle, um das Jobpotenzial in einer ökologischen Wirtschaft auszunutzen.

Die Kommission setzt auf Flexibilisierung grundlegender Arbeitnehmerrechte.

Wir brauchen für die Modernisierung der europäischen Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte, und gute Fachkräfte kann man nur halten, wenn man ihnen gute Arbeitsbedingungen bietet.

Der Bericht Bastos korrigiert hier die Kommission, und das ist gut und richtig so. Er zeigt, dass ein funktionierender Arbeitsmarkt ein inklusiver Arbeitsmarkt sein muss, die Kollegin hat das gerade bestätigt.

Ich bin gespannt, wann die Kommission endlich ihre Mitteilung zu green jobs vorlegt, damit wir an dieser Stelle das aufnehmen, was der Bericht Bastos zeigt und was wir im Parlament als Initiative auch durch meinen Bericht hier hineingebracht haben. Denn das gibt die Möglichkeit, wirklich Arbeitsplätze in Europa zu schaffen und Armut und Arbeitslosigkeit zu beseitigen.